virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi á þingskjali fimm hundruð tuttugu fjögur hundruð þrítugustu og önnur mál en þar er um að ræða breytingu á lögum númer hundrað og sextán frá tvö þúsund og sex um stjórn fiskveiða sem lýtur að því að kveða með skýrum hætti á um að það teljist vera veiðar í atvinnuskyni en ekki tómstundaveiðar þegar eigandi eða útgerð báts tekur gjald af þeim sem nýta bátinn til fiskveiða það er meginregla samkvæmt íslenskum fiskveiðilögum að bátar þurfa að hafa nægilegan kvóta fyrir þeim afla sem þeir fá í kvótabundnum tegundum einu undantekningarnar frá þeirri meginreglu eru þær að heimilt er að stunda fiskveiðar í tómstundum til eigin neyslu og þá er sjávarútvegsráðherra enn fremur heimilt að ákveða að afli sem fæst á tilteknum opinberum sjóstangveiðimótum teljist ekki til aflamarks enda sé hann einungis fénýttur til að standa straum af kostnaði við mótshaldið

áhugi á slíkum fiskveiðum virðist fara vaxandi einkum meðal erlendra sportveiðimanna og það er ástæða til að ætla og sannarlega vona að atvinnustarfsemi af þessum toga aukist umtalsvert á komandi árum stundum eru þessir bátar einungis nýttir til fiskveiða en í öðrum tilvikum eru veiðar aðeins einn þáttur í þeirri afþreyingu sem boðið er upp á

og eiga við um aðra báta sem eru nýttir í atvinnuskyni til fiskveiða einkum hvað varðar þá kröfu að þeir hafi nægjanlega kvóta fyrir kvótabundnum afla að sjálfsögðu fæst mismikill afli við veiðar umræddra báta en þar sem það eru yfirleitt ferðamenn innlendir og erlendir sem veiðarnar stunda eru þeir sjaldnast í góðri aðstöðu til að taka aflann með sér og neyta hans sjálfir því getur verið heppilegt og hagkvæmt fyrir þá en þó sérstaklega fyrir hlutaðeigandi útgerð að geta selt aflann eða fénýtt hann á annan hátt ef þetta frumvarp verður að lögum þurfa allir bátar sem eru nýttir með umræddum hætti að hafa leyfi til veiða í atvinnuskyni og nægilegar aflaheimildir fyrir kvótabundnum afla

við um veiðar umræddra báta en þó er nauðsynlegt að ráðherra verði heimilt að setja sérstakar reglur um tiltekin atriði svo sem varðandi skyldur skipstjóra og skýrsluskil það helgast af því að þær aðferðir sem eru hagkvæmastar og almennt eru viðhafðar við útgerð þessara báta og menn þekkja geti verið nokkuð frábrugðnar því sem tíðkast við rekstur annarra atvinnubáta og það er eðlilegt að tekið verði tillit til þess eftir því sem unnt er og lög leyfa virðulegi forseti þessu frumvarpi er ætlað að taka af allan vafa um að það teljist vera veiðar í atvinnuskyni í skilningi fiskveiðilaga þegar eigandi eða útgerð báts tekur gjald af þeim sem nýta bátinn til fiskveiða það þýðir eins og fyrr sagði að sömu grundvallarreglur gilda um veiðar þessara báta og annarra báta sem eru nýttar í atvinnuskyni til fiskveiða með því er nauðsynlegs jafnræðis gætt og jafnframt skýrt hvaða kröfur eru gerðar að þessu leyti til þeirra sem gera umrædda báta út eða hyggjast hefja slíkan